Une loi vous est contestée, vous répondez Je la changerai. On vous conteste l'application des valeurs, vous avez affirmé que, dans la réforme de la constitution, qui est l'ancienne constitution communiste, vous reprendriez in extenso la charte des droits fondamentaux.

Si quelqu'un en doutait, nous sommes dans l'Europe politique.

Vous redressez l'économie de la Hongrie, Monsieur le Premier ministre.

Je termine en attirant votre attention sur la Croatie. Vous voulez l'adhésion. Nous y sommes favorables. J'attire votre attention sur les réticences de certaines opinions publiques européennes et je vous propose d'engager une grande campagne de communication, permettant d'apporter la preuve aux citoyens européens que la Croatie remplit tous les critères d'adhésion, car nous ne sommes plus dans les logiques d'adhésion en bloc comme après la chute du mur de Berlin.